Victimele sunt simplii cetățeni, companii sau chiar instituții publice, locale, naționale sau europene. Uniunea trebuie să și întărească strategia privind lupta împotriva criminalității informatice. Aș dori să vă întreb, în afara cadrului legislativ și a extinderii mandatului ENISA, ce măsuri are în vedere Comisia pentru a și întări un rol de lider în asigurarea securității informatice?